Szanowna Pani Poseł!

Otóż wyglądało ono następująco za sprawozdaniem nie głosował żaden poseł, jeden wstrzymał się od głosu, a wszyscy pozostali posłowie, kilkadziesiąt osób z wszystkich grup politycznych, głosowali przeciwko temu sprawozdaniu.